Gospod Tanko, izvolite. Ja, hvala lepa. Samo nekaj kratkih komentarjev. Zdaj, Zakona o dohodnini se ne da dodelati s kompenzacijskimi ukrepi, ne. Z obdavčitvijo podjetij z, ne vem, nepremičninske davke in tako naprej. To je zakon, ki zadeva samo pač osebni položaj davčnega zavezanca. Tako da tole, kar nakladate, ne, gospod kandidat za evropskega poslanca, nima nobene zveze s predlogom zakona in z materijo. Drugo, kar je, zdaj, ko govorite o načrtu, kaj bo čez tri leta. Vlada ni sposobna pripraviti normativnega programa za dva meseca naprej. Za dva meseca naprej. Sem vam prej razložil. In tudi lahko pogledate. Ne, in zdaj vsi tisti poslanci s koalicije, ne, ki bi radi kaj več, enostavno samo filozofirate, ne. Poglejte si, ga imate na mizi. Mislim, da je bil devetnajstega januarja posredovan v državni zbor. Zdaj, kar zadeva pa te medijske hiše in te zgodbe, pa naslednje. Kar zadeva kandidature, ne, za domače ali evropske poslance, so novinarji RTV-ja kandidirali na listi SD-ja. Nekaj primerkov, nekaj primerov je. Kar zadeva, kandidaturo, ne, na listi LMŠ-ja kandidira novinarka POP TV-ja, ne. In kar zadeva plačila uslug, ne, raznim medijskim spin hišam in tako naprej, imate pa Futuro, Pristop, imate financiranje iz drugega tira in posledično tudi odstop vašega ministra. Tako je. Tako da, ko govorite ne o nekih zgodbah, a ne, poglejte najprej sebe, svoje, ne, in kdo upravlja s kakšnim medijskim ali pa submedijskim sistemom. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima ...